Postawione pytanie przez dwie komisje Parlamentu Europejskiego ma strategiczne znaczenie dla postępu, rozwoju i innowacji w sektorze rolnictwa. Dotyczy ono problemów patentowych w obszarze postępu biologicznego, a więc w obszarze, gdzie istotne są bardzo prawa natury.

Pozwólcie, że przedstawię ze swojej strony kilka komentarzy. Rolnictwo charakteryzuje się specyficznym procesem wytwarzania, bowiem w procesie produkcji mamy do czynienia z żywymi organizmami roślin i zwierząt.

Natura, rośliny, istniejący materiał genetyczny nie są przecież wynalazkami. Patentowanie cech roślin nie tylko wpłynie na ograniczenie innowacyjności, ale rozbuduje administrowanie i koszty charakterystyczne dla wynalazczości. Główne obawy dotyczą ograniczenia dostępu w procesie hodowli roślin do materiału biologicznego objętego patentem, uzyskana bowiem nowa wartość zawarta w podwyższeniu jakości roślin powinna stawać się dobrem wspólnym. Należy jednak pamiętać i brać pod uwagę finansowanie postępu rolniczego, jeśli chcemy, aby jego efekty były wartością wspólną. Nasze oczekiwania wobec Komisji Europejskiej nakładają na nią wyjątkowo trudne zadania pogodzenia różnych interesów. Uważamy jednak, że bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie bioróżnorodności, możliwości dostępu i wyboru przez rolników określonych odmian są ich prawem. Chcemy jednocześnie utrzymać pracę hodowlane prowadzone w małych i średnich firmach, aby nie zostały one wyparte z branży przez duże firmy tego sektora.